virðulegi forseti það hefur átt sér stað mikil umræða um það í samfélaginu að hér þurfi að gera einhver sérstök átök í

og þess er skemmst að minnast að ég held að það hafi verið í nóvember á liðnu ári sem ríkisstjórnin lofaði auknum framlögum

sem átti að koma til framkvæmda strax eða fljótlega á þessu ári það er útboð þeirra yrðu hafin fyrir lok febrúar þessu var almennt fagnað sérstaklega af þeim sem starfa í þessari grein og samtök iðnaðarins fögnuðu meðal annars þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar og gaf það út að reiknað væri með að allt að fimm hundruð störf mundu skapast í þessum geira

sem þarna voru gefin og það er svo sem í takt við annað sem talað hefur verið um í atvinnumálum af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar í þessari þingsályktunartillögu leggjum við flutningsmenn til að það verði farið í sérstakt átak á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og þrettán og það má reikna með að þessi verkefni sem eru stór og smá úti um allt land muni geta nýst mjög vel þessum geira auk þess að skapa náttúrlega miklu meira öryggi í allri umferð það má reikna með því að allt á annað þúsund störf geti skapast við þessi verkefni í grein sem hefur farið kannski hvað verst út úr efnahagshruninu það er engum blöðum um það að fletta að verktakaiðnaðurinn og þá sérstaklega sem snúa að mannvirkjagerð og vegagerð er sennilega sú grein sem hefur farið allra verst út úr efnahagshruninu vegna samdráttar í framkvæmdum mörg fyrirtæki hafa orðið gjaldþrota önnur hafa flutt starfsemi sína úr landi og leitað á erlend mið á fundi sem ég átti með vegagerðinni um þessi mál fyrr í vetur komu

og mannauður sem hefur byggst upp á undanförnum árum farið hratt dvínandi bæði vegna þess að fólk hafi leitað annað í störf og ekki síst að margt af þessu fólki hefur flutt úr landi ég heimsótti hér eitt fyrirtæki sem hefur verið nokkuð stórt á þessum vettvangi

núna fyrir ekki löngu síðan þar hefur verið dreginn saman starfsmannafjöldi um sjötíu prósent og erlendir eignaraðilar sem eru hluti eignaraðila að því fyrirtæki hafa mjög alvarlega verið að viðra það að flytja þá starfsemi hreinlega úr landi nýjar vélar sem voru settar hér upp árið tvö þúsund og átta verði fluttar burtu og þar með yrði eitt fyrirtæki eftir á þeim markaði það eru mörg verkefni í vegabótum og vegagerð sem eru tilbúin til framkvæmda

kemur fram yfirlit yfir stór og smá verkefni um allt land sem eru að upphæð í heild fjörutíu og tveir milljarðar það eru verkefni sem geta verið tilbúin til útboðs núna um þetta leyti einhver kannski einhverjum örfáum vikum eða mánuðum seinna þetta eru tuttugu og tveir milljarðar fyrir utan þá jarðgangagerð sem kemur fram í þessari upptalningu á sínum tíma var búið að bjóða út sum af þessum verkum þegar efnahagshrunið skall á önnur voru tilbúin til útboðs en var frestað og eins voru þau útboð á nokkrum verkum dregin til baka og verkefnunum frestað fyrir um það bil tveimur málum síðan eða innan við það kannski sex vikum síðan boðaði hæstvirtur innanríkisráðherra nokkra þingmenn suðurkjördæmis og suðvesturkjördæmis á fund sinn ásamt sveitarstjórnarmönnum á suðurlandi til þess að ræða þessi mál hann lagði þar fram tillögu í þann hóp sem þar var staddur um að gert yrði samkomulag um að hefja hér sérstakt átak og sérstakar vegaframkvæmdir gegn því að tvö hundruð króna gjald yrði lagt á allar leiðir til og frá höfuðborgarsvæðinu á suðurnes á suðurland og vestur á norðurland tvö hundruð króna gjald sem yrði byrjað að innheimta árið tvö þúsund og sextán í stuttu máli var þessari tillögu hafnað af fundarmönnum framkvæmdir við þessi verkefni átti að fjármagna með útgáfu ríkisskuldabréfa og greiðslur af þeim áttu að hefjast samhliða innheimtu gjaldanna árið tvö þúsund og sextán það liggur fyrir virðulegi forseti að við verðum að fara í endurskoðun á því hvernig við ætlum að haga skattlagningu vegna veganotkunar í framtíðinni sú leið sem farin hefur verið að innheimta hér ákveðið eldsneytisgjald mun ekki ganga upp til lengri tíma litið hér er bifreiðakostur landsmanna að breytast mjög mikið bílar sem eru fluttir til landsins í dag eru miklu eyðslugrennri en við höfum þekkt áður auk þess sem hefðbundinn ákveðinn fjöldi bíla og vaxandi fjöldi bíla notar ekki það hefðbundna eldsneyti sem við þekkjum og greiða þess vegna engin veggjöld sú innheimtuaðferð sem við höfum sem sagt notað gengur ekki upp og henni þarf að breyta og það er því alveg magnað að við skulum standa frammi fyrir því að geta ekki farið í þessar mikilvægu framkvæmdir mikilvægar bæði út frá öryggislegu og í atvinnulegu tilliti að við skulum ekki geta komið þessum verkefnum af stað sem liggja á borðinu og haft þetta fimm ára tímabil til þess að ákveða með hvaða hætti við ætlum að haga skattlagningu í framtíðinni til að standa undir slíkum framkvæmdum framkvæmdirnar mundu hleypa miklu lífi í þennan veikburða geira og náttúrlega bara í atvinnulíf landsmanna og væru mjög mikilvægu þáttur í heildaruppbyggingu á íslensku atvinnulífi sem er svo brýn sem raun ber vitni það er dálítið sérstakt við vegaframkvæmdir að það eru sennilega fáar ef nokkrar framkvæmdir þar sem framlög skila sér eins hratt í ríkiskassann eins og í þessu dæmi það má reikna með því að allt að fimmtíu prósent komi nánast strax til ríkissjóðs í formi virðisaukaskatts tekjuskatts af þeim einstaklingum sem hafa þarna atvinnu og af minni greiðslum í

eitthvað sem mun skila okkur mjög miklu til lengri tíma litið það er ekki ofsögum sagt virðulegi forseti að mál sem tengjast atvinnusköpun þvælast mikið fyrir í þessari ríkisstjórn það er uppnám í orkufrekum iðnaði og þrátt fyrir metnaðarfull framtíðaráform landsvirkjunar um tvöföldun á orkuframleiðslu á næstu fimmtán árum

landsvirkjun hefur kynnt mjög metnaðarfulla áætlun sem tvöfaldar orkuframleiðsluna á næstu fimmtán árum og hefur reiknað út þá arðsemi sem þjóðin mundi hafa af slíkum framkvæmdum og af því fyrirtækja að þeim tíma liðnum en fyrirstaðan í ríkisstjóaanrflokk um er mikil og þeir koma hreinlega slíkum ágreiningsmálum ekkert áfram og er skemmst að minnast yfirlýsingar frá háttvirtum þingmanni guðfríði lilju grétarsdóttur ásamt fleirum reyndar þar sem hún sagðist ekki styðja þessa ríkisstjórn ef teknar yrðu ákvarðanir um að fara í virkjanir í n ári þjórsá baráttan um skynsamlega nýtingu orkuauðlindanna hefur staðið reyndar í fimmtíu til sextíu ár eða allt frá því að hugmyndir um stóriðju fóru að kvikna hér það voru sömu flokkar sem voru á móti þessum málum þá og eru á móti þeim núna það væri fróðlegt að líta fyrr íslenskt samfélag í dag ef stefna þeirra hefði ráðið meginferð á þessum síðuatu áratugum ég held að við megum vera þakklát fyrir að slíkar leiðir voru ekki farnar til þess að komast út úr þeim vanda sem við stöndum frammi fyrir er verið að fara allt aðrar leiðir á íslandi en hjá þeim þjóðum sem við berum okkur saman við og eiga í sambærilegum vandamálum niðurstaðan er sú að hagvöxtur er hér miklu minni þróunin er engan veginn ásættanleg og fjárfesting í íslensku atvinnulífi er sú minnsta í áratugi það er mikill skortur á skilningi stjórnvalda á því hvaða leiðir munu rífa okkur út úr þessum vanda koma okkur hér af stað efla íslenskt atvinnulíf og auka þar með hagvöxtinn í landinu háttvirtur þingmaður helgi hjörvar var hér í ræðustól alþingis að ræða um önnur mál fyrr í dag var að ræða hér um skattamál það var fróðlegt að heyra á mál háttvirts þingmanns þar sem hann sagði meðal annars að umræðan væri allt of svartsýn óhóflega svartsýn og það væri óþarfi að tala af svo mikilli svartsýni niðursveiflunni væri lokið og vöxtur í sjónmáli það væri búið að búa til ramma fyrir atvinnulífið og var þar væntanlega að vitna til kjarasamninganna sem mundi fylgja stöðugleiki ég vil virðulegi forseti kalla þetta dæmi um auk sem er að tala úr fílabeinsturni þetta er fólk sem gerir sér ekki grein fyrir þeirri stöðu sem er þeirri alvarlegu stöðu sem er í okkar samfélagi í dag það eina sem fyrirtækin geta treyst í dag er að gjöldin muni hækka skattar munu hækka launagreiðslur munu hækka stjórnvöld hafa áður gefið loforð og er skemmst að minnast þess stöðugleikasáttmála sem gerður var og ekki var hægt að finna nein atriði held ég í þeim samningi sem ríkisstjórnin stóð við enda er vantraust aðila vinnumarkaðarins gagnvart ríkisstjórninni fullkomið það eru engin verkefni stór í sjónmáli hjá hæstvirtri ríkisstjórn og það er enginn stöðugleiki fyrir hendi eða er einhver stöðugleiki í sjávarútvegi okkar grunnatvinnuvegi um þessar mundir eða er einhver stöðugleiki í iðnaði eða eru einhverjar væntingar um stórar uppbyggingar á þeim vettvangi sem ríkisstjórnin er að standa fyrir eru áform um einhverjar nýjar leiðir í virkjanamálum til þess að efla hér orkufrekan iðnað það er reyndar bjart yfir ferðaþjónustunni og því ber að fagna útlitið er bjart fyrir þetta ár og það er gott sú leið virðulegi forseti sem við leggjum til að verði farin hér í samgöngumálum mundi hleypa miklu lífi í atvinnugrein sem hvað verst hefur farið út úr efnahagshruninu og leiðin er fær hún liggur á borðinu en enn og aftur geta ríkisstjórnarflokkarnir ekki komið sér saman um hvaða leið skuli farin það er með ólíkindum að samstaða skuli vera um að fara hér í framkvæmdir sem fjármagnaðar skulu úr ríkissjóði og að greiðslur af þeim skuldabréfum skuli hefjast árið tvö þúsund og sextán en málið fær ekki framgang vegna þess að við erum ekki búin að ákveða skattlagninguna fyrir fram hæstvirtur innanríkisráðherra kallaði þetta um daginn á þeim fundi sem ég vitnaði til að ég vildi skilja eftir opinn tékka inn í framtíðina og það væri ekki verkefni þessarar ríkisstjórnar að skilja eftir opinn tékka það er ekki rétt hjá hæstvirtum ráðherra

þær eru fluttar af fullri ábyrgð og með tilliti til þess að menn verði síðan að taka um það ákvarðanir hvernig við ætlum að haga skattlagningu af veganotkun í framtíðinni þannig að hægt verði að standa undir framkvæmdum sem þessum það er nægur tími til þess virðulegi forseti það er nægur tími til þess að vinna úr því við höfum unnið hér hafa verið settar á skattalagabreytingar á skemmri tíma en við höfum í þessu máli en framkvæmdirnar geta ekki beðið við þurfum að koma hér hjólum atvinnulífs af stað og það eru fá verkefni í okkar atvinnuflóru sem hægt er að setja af stað með skemmri fyrirvara en vegagerð eins og ég fór hér yfir áðan verkefnin eru tilbúin hjá vegagerð ríkisins til útboðs og

það er höfuðnauðsyn virðulegi forseti að við eflum hér atvinnulíf að við komum okkur hér í gang og þessi tillaga er flutt í þeim tilgangi að svara þeirri brýnu þörf auk þess sem hún hefur auðvitað mikil áhrif á öryggismál sérstaklega á þjóðvegum landsins